virðulegi forseti nú háttvirtur þingmaður árni páll árnason vísar til þess með hvaða hætti og hvernig skilvirk utanríkisþjónusta geti verið ég hef satt að segja verulegar efasemdir um það að sendiráð íslands á ýmsum stöðum þjóni nokkrum þeim hlutverkum sem heyra undir skilvirka utanríkisþjónustu þá spyr ég og það er nú greinilegt að það verður stór hópur meðal þjóðarinnar sem deilir þessari skoðun með mér þá spyr ég væri nú ekki í ráði fyrst að hæstvirtur utanríkisráðherra leggur sérstaka áherslu á að reka skilvirka utanríkisþjónustu að það verði til dæmis skipuð nefnd frá öllum þingflokkum sem yfirfari verkefnin og það sem raunverulega er gert í sendiráðum sem skili skýrslu til þingsins þannig að það gæti legið fyrir miðað við það sem ég hef getað kynnt mér varðandi sum þeirra sendiráða sem ísland hefur sett af stað fyrr og síðar þá get ég ekki séð að það þjóni skilyrðunum um skilvirka utanríkisþjónustu tel að þeim peningum væri betur varið með því að menn og aðrir menn þess vegna færu út fyrir landsteinana þegar á þyrfti að halda til þeirra staða og svæða þar sem mest þörfin er á en ekki verða kyrrsettir í ákveðnu landi en að öðru leyti vil ég þakka háttvirtum þingmanni árna páli árnasyni fyrir góð orð um þau efnisatriði sem voru meginatriði ræðu minnar ég get nú ekki áttað mig á öðru heldur en við séum í öllum aðalatriðum sammála um það með hvaða hætti og hvernig beri að stefna í utanríkismálum það getur verið áherslumismunur hvað áherslur varðar sérstaklega í sambandi við það sem við höfum hér gert að umræðuefni á ég þakka honum fyrir að gefa mér þetta tækifæri